Herr Präsident, verehrte Herren Präsidenten! Ihre Präsidentschaft der ruhigen Hand war ein Erfolg. Sie hatten schwierige politische Fragen zu lösen, und das haben Sie alles in allem gut geschafft. Die von Ihnen ausgewählten Persönlichkeiten für die neuen wichtigen EU Ämter können diese nun unvorbelastet prägen, sie sind den meisten EU Bürgern bisher nicht bekannt. Wenn ich mir die Nebenbemerkung erlauben darf Ihre beste Entscheidung sitzt rechts neben Ihnen. Trotzdem kann Ihre Präsidentschaft, Herr Reinfeldt, nicht die Bestnote bekommen. Das vor allem aus zwei Gründen Zum einen haben Sie die Entwicklung verstärkt, den Europäischen Rat zu einer Art EU Superregierung auszubauen. Die Allzuständigkeit nimmt zu, von der Umwelt bis zur Finanzpolitik. Gleichzeitig machen Sie dort die Türen fester zu, transparente Debatten von Volksvertretern sehen anders aus. Der zweite Grund Dass Sie SWIFT wenige Stunden vor Inkrafttreten des Lissabon Vertrags durch den Rat geboxt haben, ist eine klare Missachtung des Europäischen Parlaments und damit ein Mangel an Respekt vor den Bürgern. Trotzdem danke für die zurückliegenden sechs Monate!